uno de los resultados más importantes del proyecto europeo y que más se ha acercado a esa asignatura pendiente que tiene siempre la Unión Europea, que es la relación con los ciudadanos. Es seguramente ese aspecto de las políticas de la Unión el que más sienten los ciudadanos y las ciudadanas

Eso constituye sin duda una de las grandes conquistas del espacio de libertad, seguridad y justicia.

tienen que ver, precisamente, con la materia que hemos estado debatiendo anteriormente, que es la investigación de delitos de genocidio, de crímenes contra la humanidad, de crímenes de guerra, en el plano nacional. Así, por ejemplo, las decisiones de 13 de junio de 2002 o de 8 de mayo de 2003 del Consejo establecieron una operatividad para que los Estados miembros colaborasen en el plano nacional intergubernamental para la persecución de esos delitos,

Es el caso por ejemplo de España, por no hablar de otros países, donde existe lo que se llama la justicia universal —delitos que son tan graves que incluso habiendo sido cometidos fuera del territorio de un país pueden ser juzgados por ese país, si tiene posibilidades de hacerlo, aunque eso signifique ir más allá de ese sacrosanto principio de territorialidad en el Derecho penal—. Ese principio ha sido excepcionado en la práctica por algunos Estados donde los delitos especialmente intolerables, profundamente dañosos para la dignidad de la propia humanidad, son perseguibles incluso fuera del territorio donde se cometen.

del método comunitario, y donde se introduce, por tanto, un protagonismo que antes no tenía el Parlamento Europeo o el propio Tribunal de Justicia. Ese Programa de Estocolmo es de gran importancia, y por eso es por lo que nosotros saludamos su aprobación en diciembre de 2009 por el Consejo y por el Consejo Europeo posteriormente. Un programa que plantea un programa de trabajo claro para la Unión Europea y para sus Estados, y que incluye los intereses y las necesidades de los ciudadanos en el núcleo de sus prioridades para los próximos años. Es por tanto un programa de excepcional importancia. En el interior de ese programa —y permítanme aludir de nuevo al debate anterior— se establece la obligación de que los Estados miembros colaboren con la Corte Penal Internacional en la persecución de crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, para que no queden impunes. Y eso ya forma parte del Programa de Estocolmo que se aprobó a finales del año pasado durante la Presidencia sueca. Así que estamos ante un programa de excepcional importancia, que debe ser desarrollado, que debe ser concretado y, en este sentido, reconocemos la relevancia de la Comunicación de la Comisión titulada Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos Plan de Acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo, que presenta iniciativas con la intención de contribuir a la realización de dicho programa. El Programa de Estocolmo nos permite basarnos en los logros precedentes y hacer frente a nuevos retos, aprovechando las nuevas oportunidades que nos brinda el Tratado de Lisboa. Es un nuevo momento.

Y eso tiene su plasmación inicial en el importante Programa de Estocolmo.